Leszögezi továbbá, hogy minden polgárnak joga van ahhoz, hogy anyanyelvén legyen az állam hivatalos nyelve vagy kisebbségi nyelv juthasson független információhoz, ezért fontosnak tartja, hogy a kisebbségi nyelveken dolgozó újságírók számára képzési lehetőséget biztosítsanak. Ebben a tekintetben a Bizottság és a tagállamok irányába felhívással fordul, hogy támogassák a kisebbségi csoportokat célzó kezdeményezéseket, például a kisebbségi nyelvű média számára biztosított szakmai gyakorlatokat. Látnunk kell, hogy a mai korban még az állam hivatalos nyelvén publikáló nyomtatott és digitális média is rendkívüli nehéz helyzetben van, de a kisebbségi nyelvű média működése egyenesen ellehetetlenül. Miközben a kisebbségi közösségeknek fokozottan szüksége van saját médiatermékre, hiszen a hivatalos státus nélküli nyelv presztízse önálló média hiányában még inkább sérül.